Paní předsedající, já bych chtěl říci, že jaderná energie přestavuje nízkouhlíkovou alternativu k fosilním palivům pro většinu členských států Evropské unie a představuje pro ně také klíčovou skladbu pro tvorbu energie v rámci jejich energetického mixu.

Tady se bavíme o výzkumném projektu, který má nepochybně zpoždění, má své problémy, asi přichází také pozdě, ty kapitálové navýšené výdaje je nutné uhradit právě s ohledem na to, že ten výzkum, ta fúzní reaktorová část prostě může být skutečně velmi významným posunem vpřed a může nás jaksi pobídnout i k tomu, jak splnit pařížské klimatické cíle, takže já tuto zprávu beru na vědomí s tím, že je to zpoždění nemilé, ale každopádně představuje to pro nás jistý možný posun vpřed.